er gleðilegt að heyra þá tóna úr framsóknarflokknum eftir að halldór ásgrímsson er genginn þar á brott en hann var kannski hvað ákafastur evrópusinni þar innan borðs já burt úr ríkisstjórninni hæstvirtur ráðherra en annað sem ég vildi ég spyrja háttvirtan þingmann að því hann kom inn á það sínu ágæta andsvari það var hin umdeilda tilskipun frá því í vor um frjálst flæði vinnuafls það hefur verið gagnrýnt mjög harkalega ekki síst af þingmönnum frjálslynda flokksins að íslensk stjórnvöld hafi ekki sótt um frest við innleiðingu þeirrar tilskipunar sem gera það að verkum að vinnuafl frá fleiri löndum frjálst flæði að fólk geti komið hér í auknum mæli og hefur verið gert að heilmiklu pólitísku þrætuepli núna undanfarið tekur þingmaðurinn undir það með gagnrýnendum að það hafi verið mistök að innleiða þessa skipun og hún sé rót að einhverjum vanda hér í samfélaginu eins og sumir alþingismenn hafa látið liggja að og ýmsir aðrir sem fóðra þá umræðu úti í samfélaginu að útlendingar séu að verða hér mikið vandamál og það að við höfum ekki sótt um frest á þessari tilskipun